Il faut comprendre que la Russie a préparé récemment des accords avec le Brésil, l'Argentine et des pays d'Amérique latine pour, une fois pour toutes, ne plus dépendre de ces productions...

Est ce que les responsables qui ont pris ces décisions ici même, sont d'accord que, dans un an, les agriculteurs sachent que la situation pérenne tient à leurs décisions?